Ein Punkt dabei die Kosten für unseren Wanderzirkus und den teuren zweiten Arbeitsort in Brüssel. Ja, Sie hören richtig Brüssel kommt uns teuer zu stehen, nicht Straßburg. Ich plädiere deshalb für einen single seat in Straßburg. Ich plädiere für einen sofortigen Stopp des Welle Plans für die millionenschwere Sanierung des baufälligen PHS Gebäudes. Wir reden von einer Bauzeit von drei Jahren. Wir reden von Investitionen bis 400 Millionen Euro. Wir reden davon, 700 Büros in Brüssel für den Zeitraum anzumieten.

Ich weiß nicht, wer im Haus sich solche irren Pläne überlegt.

Das können Sie keinem Bürger, keinem Steuerzahler, erklären. Wir haben ein gutes funktionsfähiges Gebäude in Straßburg. Wir haben ein Haus mit europäischem Geist und Seele.